ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um fjárhagslegan aðskilnað í rekstri útgerðar og fiskvinnslu flutningsmaður ásamt mér er háttvirtur þingmaður jóhann ársælsson tillagan hljóðar svo með leyfi hæstvirts forseta

frumvarpið verði lagt fram á þessu þingi og að því stefnt að lögin taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og átta lögunum verði ætlað að skapa skilyrði til eðlilegrar verðmyndunar á öllum óunnum fiski á markaði og stuðla að heilbrigðum og gegnsæjum viðskiptaháttum í fiskviðskiptum og koma þannig á eðlilegum samkeppnisskilyrðum á því sviði svofelld greinargerð fylgir þessari tillögu hæstvirtur forseti lagalegar forsendur a kröfur e e s samnings um virka samkeppni á markaði núgildandi lög og reglur fela í sér að gerðar eru miklar kröfur um siðareglur í viðskiptum virka samkeppni á markaði og gegnsæi hans lögleiðing samkeppnislaga númer átta nítján hundruð níutíu og þrjú markaði tímamót á þessu sviði einnig má vísa til þess að ísland er bundið af samkeppnisreglum e s b vegna aðildar að samningnum um evrópska efnahagssvæðið og hefur sú skuldbinding víðtæk áhrif í íslenskum lögum og reglum sem dæmi um viðbrögð löggjafans má nefna þingsályktun um setningu siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði sem samþykkt var á hundrað tuttugasta og fimmta löggjafarþingi en þar voru hafðar til hliðsjónar reglur framkvæmdastjórnar e s b í greinargerð þeirrar þingsályktunartillögu segir meðal annars markmið reglnanna er að gefa viðmið fyrir siðlegt athæfi alls staðar á því svæði sem þær ná til greiða fyrir virkri starfsemi verðbréfamarkaða og gæta almannahagsmuna á öðrum stað segir til þess að hann það er verðbréfamarkaðurinn megi þróast eðlilega allri þjóðinni til hagsbóta er nauðsynlegt að hlúa að heilbrigðum og gagnsæjum viðskiptaháttum á öllum fjármagnsmarkaðinum fullvíst má telja að viðskiptalegt umhverfi verslunar með óunninn fisk hér á landi fullnægir ekki samkeppnislaga númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fimm og er ætlað að þjóna þeim en í fyrstu grein laganna segir lög þessi hafa það markmið að efla virka samkeppni í viðskiptum og þar með vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins markmiði þessu skal náð með því að a vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri b vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum c auðvelda aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaðnum einnig má vísa til ýmissa annarra ákvæða samkeppnislaganna svo sem tíunda og elleftu greinar og að auki er vert að benda á ákvæði fjórtándu greinar en þar segir þegar um er að ræða opinbert fyrirtæki eða fyrirtæki sem starfar að einhverju leyti í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar er samkeppniseftirlitinu heimilt að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað annars vegar á milli þess hluta rekstrar fyrirtækisins sem nýtur einkaleyfis eða verndar eins og ég tel að gerist í sjávarútveginum með úthlutun aflaheimilda og hins vegar þess hluta rekstrar sem er í frjálsri samkeppni við aðra aðila skal þess gætt að samkeppnisrekstur sé ekki niðurgreiddur af starfsemi sem nýtur einkaleyfis eða verndar sé fullrar sanngirni gætt verður ekki annað séð en að framangreind ákvæði fjórtándu greinar eigi fyllilega við um þann mikla aðstöðumun sem skapast milli útgerðarfyrirtækja sem árlega fá úthlutað aflaheimildum og njóta þannig verndar með slíkum stjórnvaldsbundnum leyfum og hins vegar fiskvinnslufyrirtækja sem engrar slíkrar verndar njóta en starfa í óheftri samkeppni innlendum fiskkaupamarkaði með vísan til framangreindra ákvæða samkeppnislaga hlýtur það ástand sem nú ríkir og varað hefur um árabil á markaði um kaup og sölu á óunnum fiski og alkunnugt er hvernig er háttað að teljast óviðunandi engin skilyrði eru til eðlilegrar verðmyndunar á fiski og ótruflaðrar samkeppni í fiskviðskiptum þrátt fyrir að í landinu hafi um árabil starfað uppboðsmarkaðir fyrir fisk fiskviðskipti við núverandi kringumstæður skapa ófrið um verðlagningu á fiski milli sjómanna og útvegsmanna og grafa einnig undan tilvistargrundvelli innlendra fiskmarkaða skiptir þá ekki meginmáli hvort um viðskipti milli óskyldra eða skyldra aðila er að ræða þá ríkir mikil samkeppnisleg mismunun í fiskvinnslunni sem bitnar hart á fiskvinnslufyrirtækjum sem ekki tengjast útgerð a viðskipti milli óskyldra aðila enda þótt sá fiskur sem kemur til sölu á íslenskum fiskmörkuðum seljist að öllu jöfnu á mjög háu verði ríkir samt sem áður mikill fiskskortur á mörkuðunum í stað þess að selja fiskinn hæstbjóðanda leita útgerðir í auknum mæli eftir svokölluðum beinum viðskiptum þá er samið um fast verð á fiskinum sem er langt undir ríkjandi verði á mörkuðum oftast aðeins um helmingur eða jafnvel minna ástæðurnar fyrir slíkum viðskiptum er að finna í ákvæðum gildandi laga um fiskveiðistjórn sem heimila frjálst framsal aflaheimilda án þess að slíku framsali séu settar nægilegar skorður og enn mun framsalið og þessi viðskipti aukast með kvótasetningu smábátaflotans sem var framkvæmd á smábátaflotanum þar höfum við séð breytingarnar og tilfærsluna þessi beinu viðskipti verða vegna þess að útgerð viðkomandi fiskiskips sér sér hag í því að leggja aflann upp hjá fiskverkanda með þeim skilmálum að hluti aflaverðmætis greiðist með peningum en hinn hlutinn með því að fiskverkandi kaupi veiðiheimildir á viðkomandi skip eða leggi þær fram og fénýti á þennan hátt hafi hann yfir slíkum heimildum að ráða um þetta tókum við meðal annars umræðu hér á undan hæstvirtur forseti að því er varðar leiguheimildir og hvernig verðmyndunin er á kvótanum og ætla ég ekki að endurtaka það hér í þessari umræðu þar sem fyrri umræðu er í raun og veru nýlokið aflahlutur áhafnar miðast síðan aðeins við þann hlutann sem greiddur er með peningum og sama máli gegnir um lögboðin gjöld svo sem hafnargjöld raunverðið á fiski í þessum viðskiptum þegar allt er talið er hins vegar í fullu samræmi við ríkjandi verð á fiskmörkuðum á sama tíma b viðskipti milli skyldra aðila viðskipti milli útgerðar og fiskvinnslu í eigu sama aðila eru að því leyti sama marki brennd og viðskipti milli óskyldra aðila að viðmiðunarverðið á fiskinum til hlutaskipta er að minnsta kosti að mestu leyti úr öllum tengslum við ríkjandi markaðsverð þetta sjáum við hæstvirtur forseti mjög vel þegar við fáum að sjá uppgjör hjá fyrirtækjum sem reka bæði útgerð og fiskvinnslu og verðmynda ekki í gegnum fiskmarkaðinn þá er verðið í raun og veru allt annað til þeirra sjómanna sem þar starfa en viðgengst á fiskmarkaðnum í óskyldum viðskiptum milli aðila og þar sem verðmyndunin byggist á framboði og eftirspurn og sölu og kaupum viðkomandi aðila núverandi ástand í fiskviðskiptum með svo brengluðu verðmyndunarkerfi eins og fyrr er lýst er algjörlega óhæft þær ráðstafanir sem alþingi greip til árið nítján hundruð níutíu og átta með setningu laga um stofnun kvótaþings og verðlagsstofu skiptaverðs og ætlað var að færa ástand þessara mála til betra horfs hafa samkvæmt fenginni reynslu mistekist það sjáum við hæstvirtur forseti vel í þeirri verðmyndun sem á sér stað hér á landi í dag við teljum hæstvirtur forseti að þjóðhagsleg hagkvæmni veiða og vinnslu mundi aukast með því að hér yrði verðmyndun almennt um fiskmarkaði við teljum að það eigi að taka upp þennan aðskilnað þessa fullyrðingu mætti rökstyðja í löngu máli en verður ekki gert hér enda ætti þess ekki að gerast þörf málið ætti að vera flestum kunnugt sem koma að sjávarútvegi eða fylgjast með í sjávarútvegi þingsályktunartillaga þessi miðar að því eins og áður segir að koma á eðlilegri samkeppni í viðskiptum með fisk virk samkeppni er árangursríkasta leiðin til þess að ná sem hagkvæmastri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins eins og kveðið er á um í fyrstu grein gildandi samkeppnislaga löng reynsla annarra þjóða af virkri samkeppni sem árangursríkustu leiðinni til eðlilegra viðskiptahátta talar skýru máli til lengri tíma litið má því einnig telja fullvíst að breytingin yrði til góðs fyrir atvinnugreinina hér á landi þess vegna er tillaga þessi endurflutt einu sinni enn en hefur auðvitað verið flutt hér oft áður hæstvirtur forseti tilefni þess að flytja þessa tillögu hér inn í þing ár eftir ár er auðvitað það að hér ríkir ekki eðlileg samkeppni milli aðila það ríkir ekki eðlileg samkeppni milli þeirra aðilar sem kaupa allan sinn afla á fiskmarkaði tengjast ekki útgerð og eru að vinna sinn afla og selja í samkeppni við aðra aðila sem tengjast útgerð og geta ráðið verðmyndun fisksins inn til fyrirtækisins þetta hljóta allir sanngjarnir menn að sjá að hér er um mjög stórt mál að ræða það er hér er stefnumarkandi mál um það hvernig viðskipti eigi að gerast í sjávarútvegi með ferskfisk til land vistunar þetta er þingsályktunartillaga hæstvirtur forseti um að skipuð verði nefnd til þess að að semja lagafrumvarp um fjárhagslegan aðskilnað milli reksturs útgerðar annars vegar og fiskvinnslu í landi hins vegar sem falli þá að núgildandi samkeppnislögum við getum ekki fullyrt um það nákvæmlega ef tillagan yrði samþykkt hér í háttvirtri þingi hvernig slíkt frumvarp mundi líta út þegar það kæmi til meðferðar hér í háttvirtri þingi en meginmarkmið þess þyrfti auðvitað að vera hæstvirtur forseti að hér væru að komast á betri og eðlilegri viðskiptahættir með allt sjávarfang en núna á sér stað við vitum vel hæstvirtur forseti að stærstu útgerðaraðilarnir sem jafnframt reka fiskvinnslur hafa yfirburðastöðu í þessu kerfi að mörgu leyti yfir það hef ég farið hér í ræðum um önnur sjávarútvegsmál sem hæstvirtur sjávarútvegsráðherra mælti hér fyrir á undan þessu máli og ætla þess vegna ekki að endurtaka það hér þar sem svo stutt er á milli umræðna það mun einnig vera stutt í handboltann upplýsir hæstvirtur sjávarútvegsráðherra og það hefði auðvitað verið rétt að spyrja hæstvirtan forseta hvort þingmenn njóti ekki jafnræðis miðað við aðra landsmenn um að fá að horfa á handboltaleik en það virðist ekki vera hér er beitt harðræði við stjórn það er aðeins einn ráðherra hér í salnum og hann sennilega þjáist með okkur sem hér erum að missa af handboltanum en við erum nú að ræða þjóðþrifamál og víkjum auðvitað ekki undan því að sinna skyldum okkar í þeim efnum ég held að menn hljóti að spyrja sig að því hvort það sé neikvætt fyrir íslenskt þjóðarbú ef fiskverð almennt leitar þess jafnvægis að nálgast markaðsverð markaðsverð eins og þau eru raunverulega á ferskfiskmarkaði ég held að það hljóti að vera jákvætt fyrir íslenskt þjóðarbú það hefur sýnt sig á undanförnum árum og jafnvel áratugum sum fiskvinnslufyrirtæki hafa starfað án útgerðar í áratug eða meira og þau hafa verið að kaupa allan sinn fisk á fiskmarkaði á verulega hærra verði en fiskvinnslan sem er í beinum viðskiptum með eigin útgerð hefur gert þetta vita menn mætavel og menn vita einnig að einmitt þau fyrirtæki hinni minni fyrirtæki sem hafa verið að leita að nýjum markaðstækifærum og hafa verið að kaupa á hæsta verði hafa verið að finna nýja markaði sem gefið hafa þjóðinni hærri fiskverð en ella hefði verið áðan hefur það iðulega skeð að stærri fyrirtækin hafa komið þar á eftir og jafnvel reynt að leggja undir sig þá fiskkaupasamigna sem minni fyrirtæki hafa gert og fundið leiðir inn á í krafti þess að þau hefðu aðgang að kvóta og aðgang að hráefni og gætu tryggt það en hin yrðu að sitja við það borð að þurfa að keppa á samkeppnismarkaðnum það er

með sérstökum hætti og oft vakúmpakkaður og fluttur út í sérstökum kössum sem viðhalda kælingunni kælitæknin er auðvitað ekkert annað en geymsluaðferð með nákvæmlega sama hætti og frystingin var áður eina geymsluaðferðin það er einfaldlega þannig hæstvirtur forseti að á mörkuðum heimsins vill fólk frekar ferskan fisk ef það fær hann